Am votat împotriva acestui raport și, din punctul meu de vedere, Parlamentul este pus într o situație jenantă. Noi nu suntem un grup de lobby care trebuie să acționeze în favoarea doamnei Timoșenko, ci suntem un Parlament care trebuie să privilegieze și să respecte principiile democratice. În democrație, echilibrul și respectul față de puteri este vital.